tuttugu ár og nú háttar þannig til á íslandi að flestir þeir vegir sem við erum að keyra og eru tuttugu ára eða eldri og það hefur ekki farið fram hjá neinum í hversu slæmu ástandi vegirnir eru víða það er víða missig kantar eru mjög slæmir og ég tala nú ekki um þegar brotnar upp úr vegunum og þeir eru holóttir og hrjúfir eins og víða er við vitum það að umferð hefur aukist alveg gífurlega hún hefur margfaldast á örfáum árum og þar með hafa tekjur af umferð líka margfaldast það er tekjur ríkisins þær hafa vaxið um fjörutíu prósent á síðustu þrem árum við vitum að það hafa orðið slys vegna ástands þjóðvega á íslandi meðal annars vegna missigs þar sem bílar hafa skoppað til í hálku og farið út af við vitum að flutningabílar hafa oltið út af vegunum vegna þess að kantar hafa gefið sig og fleira og fleira þess vegna spyr ég hæstvirtan ráðherra fyrstu hverjar hafa fjárveitingar til viðhalds þjóðvega verið árin tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex önnur hver er áætluð fjárþörf til viðhalds þjóðvega næstu fimm árin þriðja hve mikið er áætlað að viðhaldsþörf aukist vegna aukinnar þungaumferðar verður tekið tillit til hennar við áætlun viðhaldskostnaðar næstu fimm árin ég tók eftir því að hæstvirtur ráðherra sagði áðan í ræðustóli að það væri unnið á grundvelli samgönguáætlunar ég ætla að leyfa mér að mótmæla þeirri fullyrðingu og bendi á að á þessu kjörtímabili sem nú er senn að renna sitt skeið hefur verið dregið stórkostlega saman í framlögum til vegamála frá því sem vegáætlun segir til um eða samtals líklega um sex milljarða króna þetta kalla ég ekki að vinna samkvæmt vegáætlun hæstvirtur forseti og tel því enn ríkari ástæðu til að